1. Brak wymiaru społecznego wśród czterech filarów wzmocnienia unii gospodarczo walutowej.

Czy potrzebne są zmiany traktatów? Mamy już pewne instrumenty sześciopak, dwupak, pakt fiskalny, semestr europejski. 3. Kwestia otwartości na kraje spoza strefy euro.

Potrzeba pełnego włączenia Parlamentu Europejskiego w prace. Nie powinno być mowy o stworzeniu odrębnego zgromadzenia dla strefy euro.

Problem dalszego przekazywania uprawnień na poziom Unii Europejskiej. Chodzi tu o utratę tożsamości przez kraje członkowskie. 6. Efektywność planowania działań. Czy Unia Europejska jest wiarygodna w swoich działaniach? 7. Obywatele nic nie rozumieją z tego, co robimy.

Dlaczego właśnie na szczeblu Unii, a nie tylko na szczeblu krajowym? Jak się do tego ma budżet perspektywy finansowej na lata